Madame la Présidente, nous avons vécu une crise financière très lourde, très profonde, qui a bousculé le monde, déstabilisé notre économie, aggravé le chômage et accéléré notre endettement, et nous continuons tous les jours à en subir les effets.

C'est pourquoi il est vital que rapporteurs, Commission et Conseil avancent ensemble et rapidement pour dégager enfin un bon accord. Nous avons besoin de régulation et de supervision. Nous avons besoin d'autorités indépendantes et fortes, dans l'intérêt des Européens. Ce que les États Unis ont réussi à faire, l'Union européenne doit le faire à son tour.